Info ja kommunikatsioonitehnoloogia kiire areng on loonud kurjategijatele uue kanali oma kuritegude toimepanemiseks või esitlemiseks.

aastal vastu liikmesriikidele siduva raamotsuse laste seksuaalse ekspluateerimise ja lasteporno vastu võitlemisel, milles toodu on tänaseks integreeritud paljuski liikmesriikide õigussüsteemidesse, kuid seoses IT valdkonna kiire arenguga vajab see täna juba ajakohastamist ja sellega ei saa me muidugi venitada. Siinjuures on mul heameel, et kohe kohe on komisjonil valmimas uus ajakohastatud raamotsus. Kõik liikmesriigid peavad lapsporno mõiste määratlema ja tunnistama laste seksuaalse ahvatluse interneti vahendusel kuriteoks.

Samas takistavad jälitustegevust mitmed siseriiklikud seadused. Nii ei ole jälitustegevust lubatud rakendada teise astme kuritegude puhul, sageli on takistuseks ka andmekaitse. Minu koduriigis on olnud juhtumeid, ja hiljuti just, kus netiahistaja tegevuse tõttu on alaealine läinud enesetapule. Nii on see juhtunud ka teistes liikmesriikides. Me peame suutma oma lapsi kaitsta ja enne kui neist saavad ohvrid.